des financements pour encourager l'innovation dans le domaine de la santé, en améliorant la viabilité des systèmes de soins dans l'intérêt de nos concitoyens. Alors, on le sait, la tâche va être difficile et vous l'avez tous dit parce que pour remplir cette mission, il faut multiplier les forces en présence. Il va falloir une coopération entre les acteurs du public, les acteurs du privé et les chercheurs de différentes disciplines. Les candidats potentiels au financement que sont les autorités nationales, les organismes publics et privés, les organisations internationales, les organisations non gouvernementales, par le biais du cofinancement, vont devoir aussi nous préparer aux menaces sanitaires de demain.

parce que l'apparition de bactéries multirésistantes fait que certaines souches sont tellement résistantes que nous n'avons pas les moyens d'apporter des solutions à de nouvelles formes de maladie, comme la tuberculose.